Doamnă președinte, bolile cronice sunt o povară masivă din punct de vedere social și economic pentru Europa. În conformitate cu societatea medical științifică ERS, bolile cronice, cum ar fi astmul bronșic și bolile pulmonare cronice obstructive, ucid anual sute de mii de oameni și reprezintă o povară economică de două sute de miliarde de euro pe an numai în Uniunea Europeană. În ciuda acestui fapt, statele membre nu reușesc să respecte recomandările semestrului european privind bolile cronice și să pună în aplicare declarația politică a ONU privind bolile netransmisibile. Punerea în aplicare a întregii legislații legate de bolile netransmisibile și schimbul de bune practici trebuie consolidată urgent. Fac apel la președintele nostru să îndemne Consiliul să ia măsuri care să sensibilizeze publicul și să crească punerea în aplicare a tuturor obligațiilor europene și internaționale în domeniul bolilor cronice.